Monsieur le Président, votre proposition de résolution met en lumière les incarcérations et les condamnations arbitraires de plusieurs militants pacifiques pour les droits de l'homme et des femmes. Vous soulignez aussi, très justement, les violences qui ciblent les minorités religieuses, et j'en profite ici pour rendre hommage aux chrétiens de ce pays qui subissent silencieusement ces violences. Vous invitez ensuite le royaume d'Arabie saoudite à abandonner ce que vous appelez la culture du patriarcat, qui met les femmes sous tutelle.

Le problème ici, c'est la loi islamique, la charia, qui non seulement est la norme en Arabie saoudite, mais qui pointe aussi le bout de son nez en Europe et commence sérieusement à menacer nos concitoyennes. Vous vous inquiétez de ce qui se passe là bas, mais vous ne faites jamais mention de la menace que représente l'emprise grandissante de l'Arabie saoudite en Europe et en France, notamment via les réseaux islamiques et le financement des mosquées, d'organisations ou d'associations ouvertement salafistes. Cette résolution est donc largement incomplète et se contente de donner à l'Union européenne un rôle de vierge effarouchée devant le spectacle des exécutions ou des arrestations arbitraires.